Souhlasím s tím, co říkal pan Kamiński a další. Rozhodně je třeba, aby kroky Evropského parlamentu přispívaly k rozvoji demokracie, zlepšovaly podmínky pro vzájemný rozvoj vztahů. Snaha o podporu stabilizačních kroků ukrajinské vlády zřejmě šlápla na kuří oko někomu z těch, kteří si libují v chaosu a bezpráví. Moji kolegové je zřejmě považují za lepší partnery než současnou vládu.